Der Mehrwert ist dann gegeben, denke ich, wenn es uns gelingt, das, was uns wichtig ist, in so ein Investitionsabkommen hineinzubekommen. Wir sind eben ein Land oder etwas Ähnliches, das sehr stark in Richtung Menschenrechte orientiert ist, in Richtung Sozialstandards, in Richtung Umweltschutz. Und das sind Dinge, die uns eben auch bei den Investitionsabkommen unglaublich wichtig sind. Ich glaube, nur als Europäische Union wird es uns auch gelingen, so etwas durchzusetzen, und nicht als Kakofonie einzelner Mitgliedstaaten.